og stefán svavarsson löggiltur endurskoðandi þórdís sigurðardóttir þá framkvæmdastjóri stjórnendaskóla háskólans í reykjavík skilaði sératkvæði og taldi ekki rétt að festa slíkt ákvæði

jafnframt meðal æðstu stjórnenda hjá viðkomandi félagi og sinni daglegum störfum fyrir það í slíkum tilvikum eru þeir ekki titlaðir sem framkvæmdastjórar heldur hefur myndast sú venja að tala um þá sem starfandi stjórnarformenn

framkvæmdastjórn félags enda er eitt af hlutverkum stjórnarformanns að stýra eftirliti félagsstjórnar með félaginu það er því hætta á hagsmunaárekstrum ef stjórnarformaður er jafnframt í félögum sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði það